Je suis bien conscient que ces problèmes existent.

l'Agence abordera les discriminations ethniques et raciales quand elle mettra à jour le rapport sur le racisme de

Mais, pour le moment, nous sommes, nous, surtout attentifs à lutter contre les discriminations qui peuvent précisément atteindre les individus appartenant à des minorités. Là, il faut être très clair.

Donc, de ce côté là, on a bien en effet la volonté de lutter contre toutes les formes de discrimination des citoyens appartenant à une minorité.

Leur intégration est une priorité pour l'Union et pour la Commission.

À la suite de ce sommet, une plateforme européenne sur les Roms sera mise en place par mon collègue Špidla. Cette structure flexible permettra de relever les défis au niveau de l'Union européenne.

La Commission pense qu'une approche ethnique serait contreproductive.

Il est bien évident que la force de l'Union européenne c'est précisément de résoudre ce problème des conflits entre minorités et majorités dans un État donné. Mais c'est vrai que l'Union européenne est actuellement une fédération d'États nations et, à cet égard, il est difficile pour nous de pouvoir aller au delà.

Eh bien, il faut sans doute qu'à partir de ces bonnes pratiques, on puisse inspirer d'autres exemples de ce type. Voilà ce que je peux dire, Monsieur le Président, en regrettant de ne pas pouvoir faire une meilleure réponse, mais je suis bien obligé d'être dans le droit fil de ce que l'Union européenne est dans l'état actuel des choses. Cela étant, encore une fois, s'il y a des discriminations concernant des individus appartenant à une minorité, soyez sûr que je serai d'une fermeté absolue car j'entends bien faire respecter cette non discrimination, que d'ailleurs la Charte des droits fondamentaux va institutionnaliser de manière très ferme, je l'espère, grâce à la ratification de Lisbonne.